Fondurile structurale și programele Uniunii Europene exercită un rol semnificativ în facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor din sectorul economiei sociale.

Subliniez importanța unei strategii și a unor măsuri de promovare a spiritului antreprenorial și a întreprinderilor sociale inovatoare, în special pentru tineri și pentru persoanele defavorizate.